Direktiivi eelnõu vastuvõtmisel kehtestatakse seadusandlik raamistik, mis raskendab põlevkiviõlist toodetud mootorikütuste turustamist Euroopa Liidu liikmesriikides. Eesti jaoks on strateegilise tähtsusega küsimus, et saaks jätkata põlevkivist kütuste tootmist, vähendades seega sõltuvust imporditavast kütusest ja mitmekesistades kütuseturgu, kuid eelnõu seab mittekonventsionaalsete mootorikütuste müüjad halvemasse turusituatsiooni ning seal esitatud põhimõtted ei soodusta, vaid taksitavad põlevkivist toodetud kütuste müüki Eesti kütuseturul.